Alles andere wäre fahrlässig. Es ist eine trügerische und gefährliche Illusion zu glauben, dass Stabilität durch systematische Repression erreicht werden kann.

alles, was in diesem Land passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auf uns in Europa. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte sind der beste Garant für Stabilität. Deshalb sehen wir mit großer Besorgnis die geradezu obsessive Anwendung der Todesstrafe und die systematische Beschränkung der Meinungs und Versammlungsfreiheit. Wir appellieren an Präsident Sisi, die Verhängung der Todesurteile auszusetzen und die kommenden Präsidentschaftswahlen zum Anlass zu nehmen, endlich demokratische Alternativen zu ermöglichen.